Kateri film mi je bil najbolj všeč? Najbolj všeč so mi kriminalne nadaljevanke. Margikove skrivnosti in podobno. Nadaljevanka se začne navadno z zapletom, katerega kriminalist postopoma zagonetno rešuje. Všeč mi je Bled, zato ker je veliko ljudi, lepe naravne, znamenitosti, prijetno vzdušje. Glavna znamenitost je seveda jezero. Grad nad jezerom in pa cerkvica na otočku sredi jezera. Iz Ljubljane teče pot preko Kranja do Radovljice in nato do Bleda. Meni kot ekonomistu je najbolj všeč specializacija na zavarovalniškem področju in zavarovalništvo je moja usmeritev. Samo poklic zavarovalničarja, je sestavljen predvsem iz veliko študija. Analize rizikov, ogledov objektov zavarovanja in pa sklepanja pogodb. Najbolj mi je všeč goveja juha, ki jo tudi sam pripravljam. Zato ker je del moje, del mene v tem receptu. Zdaj, kakšna je reakcija tistih, ko jejo, bojo mogli pa sami povedati. Priprava jedi je dokaj preprosta. Velika posoda, lep kos govejega mesa, zelenjava, začimbe in kuha. Preden se postreže, pa normalno obvezno degustiranje in v primeru, da jed ne ustreza kriterijem, ki jih imamo, jo dodelamo. Katera knjiga mi je bila najbolj všeč? Najbolj mi je v spominu ostala knjiga družine Šoperjevih, kjer opisuje, tri generacije, njihovo življenje, njihovo medsebojno razumevanje in pa reakcijo, ko ena od hčerk zboli. In seveda tudi na koncu na žalost umre. Opisuje knjiga predvsem srednjo generacijo, tri hčerke. njihov način življenja, kako so si vse tri podobne in po drugi strani, kako so, kako se razlikujejo njihovi načini življenja. Ena ima družino, ki bi dala vse za družino, druga je umetnica, neporočena, menjava partnerjev, ne zna se ustaliti je pa v svojem poklicu, zelo uspešna. Tretja pa živi za službo, ima težave v družini oziroma s partnerjem. Nima otrok. In živi praktično za službo. Seveda zboli tista, katera izgleda najbolj pozitivna, ki je družinska mati, ki drži celo družino pokonci, dobi raka. V tej knjigi opisuje reakcijo obeh sester, kako bi ji rade pomagale, opisuje reakcijo staršev, očeta pa mame, ki sta ločena in se tukaj po dolgem času zopet zbližata. In pa žalostna reakcija otrok, ki spremljajo imamo, kako umira. Verjetno mi bo ostal v spominu, ta čas, v katerem virusi delajo katastrofo v odnosih med ljudmi, v strahu za svoje zdravje in verjetno bo to pustil tudi posledice še dolgo časa v družabnem življenju. In, delovnem delu. to že sedaj, predstavlja, miselno preokupacijo in je tudi ostalo v spominu. Kot katastrofa na vseh področjih. Če lahko rečemo svinčniku orodje, potem je za mene najbolj uporabno orodje svinčnik. Ne samo za pisanje, je tudi za risanje, lep je tudi na mizi. Tako da se mi zdi najbolj uporabno, in estetsko in za delo. Za mene najlepši letni čas je pomlad. Takrat se vse prebuja, življenje se ponovno postavlja, da ne govorimo o naravnih lepotah, rožicah, cvetenju dreves in podobnih zadevah. Slabe plati tega letnega časa bi že kar težko našel. Verjetno je za posameznike neugoden čas glede cvetenja, zaradi cvetnega prahu. Deloma neugoden čas tudi zaradi tega, ker potem ti cvetovi, ko odcvetijo, odpadejo in je treba za njimi čistiti. Drugače je pa kar težko najti k kakšno slabo stvar tega letnega časa. Morda je še vreme rahlo s, deževno, sončno, vetrovno, lepo, grdo, kratko malo spremenljivo. In nepričakovano. No, to je pa hvala bogu eno najlažjih vprašanj. Kateri hobi mi je najbolj všeč? Jaz sem glasbenik s srcem in dušo. Pa naj bo to vokal, naj bojo to inštrumenti, naj bojo to nastopi, naj bojo to inštrukcije ali pa učenje, inštrumentov, petja in vsega, kar je povezano z glasbo. Slabe plati tega hobija so samo to, da pobere veliko časa, potrebno je vložiti kar nekaj sredstev v inštrumente. si utrgati čas za učenje, za neprestano vajo. Je pa to vse povrnjeno z nastopi, z zadovoljstvom ljudi, katerim zaigraš, zapoješ. Pozabil sem reči še zaplešeš. Absolutno najbolj všeč mi je kužek. Mi imamo nemško špicko, precej glasno, ampak vezano na človeka. In trenutku z našo Lili so nepozabni za celo družino. Skrb za psa je podobna, kakor bi imel človek majhnega otroka. Se pravi, neprestano ukvarjanje z živaljo, ki tudi potrebuje in nego in sprehode in ljubezen. Tako da nam pobere velik del našega prostega časa, deloma tudi naših čustev. Ogrevanje stanovanjske hiše, če začnemo z najbolj primitivnega, s kuriščem. Pa potem z ogrevanjem na nafto, na plin, pa eno bolj čistih ogrevanj, z elektriko. Še najboljše pa je kombinirano ogrevanje, se pravi, da imamo več virov toplote, katerih se pač v določenem času poslužujemo. Vabimo vas na rojstnodnevno zabavo moje ponovne petdesetletnice, ki se bo dogajala, v gostišču Pri poku. Vljudno vabljeni, darila pustite doma pri meni. zopet je rojstni dan. Vse najboljše, dragi prijatelj in pa lepo praznovanje ti želimo. Aleš in družina.